Pozwoli Pani, że najpierw zwrócę się do sprawozdawcy, Pana Posła Gualtieriego, z podziękowaniami za ciężką pracę, którą wykonał, i do pozostałych kontrsprawozdawców, z którymi miałem przyjemność pracować. Jako debiutant w tej roli chciałem powiedzieć, że oczekiwałem, zwłaszcza przy takim trochę wojskowym raporcie, ciężkich walk, a okazało się, że praca była bardzo pokojowa. Pani wysoka przedstawiciel mówiła przy okazji tego pierwszego wystąpienia o konfliktach, które wybuchły w Afryce Północnej, że nie wiemy jak się zakończą i co z tego wyniknie. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony będzie takim cudownym lekiem na całe zło tego świata, ale na pewno jej rozwój spowodowałby, że wiedzielibyśmy więcej o tych konfliktach, że moglibyśmy może im zapobiegać albo je rozwiązywać. Myślę tu zarówno o tych konfliktach, które wybuchły w Afryce Północnej czy na Bliskim Wschodzie, jak i tych zamrożonych konfliktach, które cały czas tlą się w Górnym Karabachu, w Naddniestrzu lub na okupowanych terytoriach Gruzji. Bardzo dobrze, że raport pana posła Gualtieriego dotyczy wielu kwestii, to jest dość duży raport. Ze względów czasowych nie powiem o wielu, ale chciałbym dotknąć dwóch rzeczy. Pierwsze, kwestia funkcjonowania misji Unii Europejskiej. Wielokrotnie w Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony o tym mówiliśmy, musimy wyciągać wnioski z błędów czy z pewnych niedociągnięć tak, aby w przyszłości te misje funkcjonowały lepiej.

Mamy nadzieję na konkretne działania w tej dziedzinie.

Wiemy, że rewolucja nie jest możliwa, ale oczekujemy od Pani działań na rzecz ewolucji.